nú eru rétt um tvö ár liðin síðan gildandi lög um opinbera háskóla tóku gildi og í ljósi þeirrar reynslu sem er komin á framkvæmd laganna er lagt til að breytingar verði gerðar á tilteknum ákvæðum þeirra sem ég mun nú gera grein fyrir í fyrsta lagi er í þriðju greinar frumvarpsins lagt til að áréttað verði sérstaklega það hlutverk opinberra háskóla að miðla fræðslu til almennings og veita samfélaginu þjónustu í krafti þekkingar sinnar þessi sjónarmið komu fram í skýringu við þriðju greinar þess frumvarps sem varð að gildandi lögum og í skýringum við þriðju grein þessa frumvarps og í þessum tilgangi er því rétt að draga fram með sérstökum hætti það hlutverk opinberra háskóla að sinna þörfum samfélagsins að öðru leyti er hlutverk þeirra það sama og annarra háskóla sem hafa fengið viðurkenningu samkvæmt lögum númer sextíu og þrjú tvö þúsund og sex um háskóla en ég vil nefna það sérstaklega að þessi umræða er talsvert ríkjandi núna á hinum alþjóðlega vettvangi og tengist kannski þeirri kreppu sem við eigum í alþjóðlega til að mynda á fundi um bologna ferlið sem ég sat nú í marsmánuði var þetta mjög ríkt að það yrði að skerpa á hinu samfélagslega hlutverki háskóla og því gagni sem þeir eigi að gera hverju samfélagi þar sem þeir eru þetta á þá sérstaklega við um þá skóla sem teljast opinberir í öðru lagi er í fjórða grein frumvarpsins lagt til að fulltrúum ráðherra í háskólaráði verði fækkað en á móti verði fulltrúum háskólasamfélagsins fjölgað þannig verði fulltrúi ráðherra í háskólaráði háskóla með færri en fimm þúsund nemendur einn og fulltrúar háskólasamfélagsins tveir en í háskólaráðum háskóla með fleiri nemendur en fimm þúsund verði fulltrúar ráðherra tveir en fulltrúar háskólasamfélagsins þrír og fulltrúar sem tilnefndir eru af þeim sem fyrir eru í háskólaráði verði einnig þrír ég tel að með þessu sé komið til móts við þau sjónarmið sem fram komu við setningu laganna á alþingi um mikilvægi þess að tryggja fræðaþekkingu og tengingu við stjórn opinberra háskóla og enn fremur tel ég þetta mikilvægt skref í því að skjóta styrkari stoðum undir lýðræðisleg vinnubrögð háskólanna og draga um leið úr beinum áhrifum ráðherra á stjórn skólanna ég tel að það hafi verið í raun og veru fullvel í lagt í þeim lögum sem nú eru gildandi um fulltrúa ráðherra í þriðja lagi er í áttundu greinar frumvarpsins lögð til sú breyting að kjörtími fulltrúa nemenda á háskólaþingi lengist um eitt ár þetta kemur í rauninni í kjölfar ábendingar frá stúdentaráði háskóla íslands en þau hafa bent á að kosningar til stúdentaráðs fari fram árlega kosningar til háskólaráðs annað hvort ár og hefur stúdentaráð vakið athygli á því óhagræði sem hlýst af því að þurfa að halda þrennar kosningar samtímis eins og gera þyrfti þetta ár að óbreyttri löggjöf þar sem það þarf að kjósa fulltrúa til háskólafundar stúdentatráðs og háskólaráðs þetta þykir einnig hafa flækt kosningarnar fyrir hinum almenna nemanda sem gæti átt erfitt með að átta sig á þessu ekki séu rök til þess að kjósa svo oft um fulltrúa á háskólaþingi sem fundar einungis einungis tvisvar á ári og það jafnframt veiki stöðu nemenda á fundinum ef þeir eru nýir árlega ég vil bara nefna það sérstaklega að í greinargerð er talað um tvær fylkingar í stúdentaráði en þær eru auðvitað þrjár og ég vil bara biðjast velvirðingar á því þá er í fjórða lagi lagt til í elleftu greinar frumvarpsins að bætt verði við gildandi lög nýrri grein um endurmenntun opinberra háskóla í því samhengi er gert ráð fyrir að skýrari greinarmunur verði gerður á menntun sem fólgin er í endurmenntun og fræðslu til almennings annars vegar og hins vegar og hinni eiginlegu starfsemi háskóla að veita æðri menntun er leiðir til prófgráða á háskólastigi hins vegar í þessum tilgangi þykir rétt að skilgreina með sérstökum hætti hugtakið endurmenntun en samkvæmt frumvarpinu telst endurmenntun annars vegar námskeið fyrir háskólamenntað fólk og á fagsviði þess og hins vegar viðbótarnám fyrir háskólamenntað fólk á þverfaglegum grunni sem miðar að skilgreindum námslokum eða prófgráðu skilgreining hugtaksins með þessum hætti hefur jafnframt þýðingu við nánari afmörkun á heimildum opinberra háskóla til gjaldtöku samkvæmt annarri málsgrein tuttugustu og fjórðu grein laganna og nánar er lýst í skýringum við ellefta og tólftu greinar frumvarpsins með þessum breytingum er settur mjög ákveðinn rammi fyrir það meistaranám sem háskóli íslands hefur boðið upp á á þverfaglegum grunni undir formerkjum endurmenntunar en dæmi um slíkt væri til dæmis mpm eða mba nám við hí auk þess sem ég hef hér rakið eru í fimmta lagði lagðar til breytingar á þrettánda sautjándu og tuttugasta og fyrstu grein laganna sem lúta að stjórnsýslu við opinbera háskóla og eru meðal annars settar fram með hliðsjón af ábendingum frá hí í því sambandi er lagt til að mögulegt verði að styrkja betur starfsemi skólaráðs eða sviða háskóla meðal annars með því að gera ráð fyrir að þar geti einnig setið fulltrúi opinberrar stofnunar sem er í mjög nánu samstarfi við háskóla um kennslu og þjálfun nemenda þetta á til dæmis við um samvinnu landspítala háskólasjúkrahúss og heilbrigðissvið háskóla íslands þá þykir rétt að tekin séu af tvímæli um það að veitingarvaldið vegna starfa háskólakennara og sérfræðinga liggi hjá háskólarektor en að forsetum fræðasviða og forstöðumönnum einstakra stofnana innan opinberra háskóla sé falið í umboði rektors að annast ráðningarmál þegar um tímabundna veitingu slíkra starfa er að ræða

stunda nám í fleiri en einum skóla og deildum sama háskóla auk þess sem slíkt fyrirkomulag ætti að gefa háskólum færi á hagræðingu við skipulagningu og nýtingu húsnæðis og búnaðar loks er í ákvæði til bráðabirgða kveðið a um að þeir sem tilnefndir hafa verið í háskólaráð við gildistöku laganna sitji út tilnefningartíma sinn af því leiðir að í fyrsta sinn mun reyna á fyrirmæli fjórðu grein um fækkun fulltrúa ráðherra í háskólaráði þegar tilnefningartími þeirra er liðinn skipunartími háskólaráðanna rennur út þrítugasta september næstkomandi því er almennt gert ráð fyrir að breytingar á skipan komi þá til framkvæmda nema fulltrúar biðjist lausnar fyrr eða einhverjar breytingar verði sem kynnu að koma en í bráðabirgðaákvæðinu er gert ráð fyrir að hægt sé að láta breytinguna koma fyrr til framkvæmda í

skýringu við sjöttu grein ég hef þá gert grein fyrir þessu frumvarpi og legg til að því verði vísað til háttvirtrar menntamálanefndar að lokinni fyrstu umræðu